virðulegur forseti ég vil eins og aðrir þakka hæstvirtum umhverfis og auðlindaráðherra fyrir þessa skýrslu ég held að það sé mikilvægt að við förum að læra og nýta þessa slæmu reynslu en með hlýnun hafsins og súrnun þess breytast fiskimiðin þau stækka og minnka og fiskurinn færist til eftir tvo vetur í röð þurfum við að koma í veg fyrir að síldin í kolgrafafirði festist þarna þriðja veturinn og einnig að koma í veg fyrir að svipað geti gerst hjá öðrum tegundum í öðrum fjörðum tjón af þessu tagi eru gríðarleg efnahagslega og ekki síður umhverfislega og ekki bara á stofninum sjálfum heldur umhverfistjón á landi og einnig í sjónum fyrir utan fjörðinn þar sem skortur á uppleystu súrefni hefur áhrif á allt plöntu og dýralíf